Die Republik Moldau ist nach wie vor eines der ärmsten europäischen Länder und wird von der Korruption einiger weniger Oligarchen in Geiselhaft genommen.

Jetzt kann man sagen Ja und, der Herr ist ja Moskau orientiert und daher auch so politisch motiviert.